Tuttavia non condivido questa ricerca ossessiva, direi compulsiva, da parte del Parlamento europeo di un nemico. Questo è qualcosa che non comprendo. Mi spiego io ritengo che sia necessario difendere la nostra sicurezza democratica, sociale ed economica con infrastrutture migliori e con strumenti legislativi migliori penso anche alla rivoluzione del 5G, che sta arrivando e che chiaramente va governata con grande attenzione, selezionando bene gli interlocutori economici. Dicevo però che, se comprendo il merito di questa risoluzione, fatico a comprendere il metodo, perché ritengo sia molto più importante concentrare la nostra attenzione sul potenziamento delle agenzie europee competenti in questa materia piuttosto che non divagare nella ricerca compulsiva di nemici contro cui scagliarsi politicamente.